Doamna președintă, felicitări, domnule Comisar, pentru noua schemă de pregătire pentru admiterea în Uniunea Europeană a statelor membre. Cred că va fi mult mai eficientă și predictibilă.

Chestiunea fundamentală a acestor state este să fie stat de drept înainte de a deveni membre în Uniunea Europeană. În același timp, li se impune trecerea la economia de piață și realizarea pieței concurențiale funcționale. Acesta este motivul pentru care corupția înflorește și experiența țărilor noastre ne spune acest lucru. Nu putem face privatizări majore până când nu avem un stat de drept solid, o justiție capabilă să supravegheze procesele de privatizare.